Agricultura este și va rămâne un sector strategic al economiei Uniunii Europene și, pentru a face față provocărilor viitoare și pentru a asigura coerența intervențiilor în cadrul unei anumite regiuni, în primul rând este necesar să conturăm strânse legături între politica agricolă, politica de dezvoltare rurală și politica regională. În ceea ce privește reacția asimetrică a prețurilor alimentelor la fluctuațiile prețurilor produselor de bază, consider că aceasta este legată în principal de numărul intermediarilor ce operează de a lungul lanțului de aprovizionare. Susțin astfel adoptarea unor instrumente prin care să fie promovate și susținute lanțurile scurte de aprovizionare și piețele în care agricultorii își pot desface direct marfa. În acest fel, se va crea o legătură directă între consumatorii și agricultorii dintr o anumită regiune, prin care aceștia din urmă vor obține o pondere crescută din valoarea prețului final, în timp ce populația se va bucura de prețuri mai avantajoase.